Ja hvala, predsedujoči. Saj nisem mislila razpravljati, ampak ko slišim toliko čudnih, zadev tukaj sredi tega hrama demokracije, pa se moram odzvati. Najprej vam naj odgovorim, kolegi Jelinčiču, pa ne da bi kogarkoli branila, ampak če napadate, morate imeti argumente. SSKJ, slovar knjižnega jezika slovenskega, pravi: "Luka je kraj, prostor ob obali, urejen za pristajanje ladij." Fran, SSKJ. Potem je kolegica Gregorčič iz SMC-ja govorila, da smo mi v Levici se nekaj izmišljevali, da bi pocenilo, projekt, če ne bi Madžarske bilo zraven. Jaz sem citirala kaj je rekla ministrica. Ministrica, še enkrat, citiram: "Ko je novembra lani Madžarska odpovedala sodelovanje, je izjavila, da bo to pocenilo, ker so bili Madžarski obljubljeni določeni donosi. Obljubljeno je bilo tudi petdeset tisoč kvadratnih metrov zemljišča za dolgoročni najem." Dodala je še, da "sama vladi ne bi nikoli predlagala, naj podpre sodelovanje z Madžarsko pod pogoji, ki jih Madžarska zahteva." Citirala sem. Nikakor se Levica nič ne izmišljuje. Zdaj, ali sedite na ušesih ali ne razumete, kaj govorimo, ali pa, zavestno manipulirate. Nič od tega ni prav. Zdaj poslušam, jaz se dvignem, ko omenite Belo krajino, kajti izhajam iz Bele krajine in, tole, kako je pa naša Bela krajina zapostavljena. Pa to je edina investicija v Belo krajino. V zadnjih dvajsetih letih je bila žica ob meji, pa tista panelna ograja, da ne morejo, turizem se iti tisti, ki so vlagali vanj. In, ... Ne mi govoriti o nevtralni stroki brez politike, ker na žalost je politika pa prav povsod, ne. In, ... Če, že dva dva tisoč šestnajst je minister Gašperšič obljubil, Peter Gašperšič, obljubil, da bo, šla, cesta in tudi predor čez Gorjance. Takrat je iz kohezije prišlo tri cela štiri milijona z namensko za ta projekt, kajti to je baje projekt, ki je po načrtih najdlje speljan. Toda glej ga zlomka, kar naenkrat ni bilo nič, ampak so začeli čez Gorjance graditi nekaj, ker je bil neki odtok ceste, za vodo, ne da bi vsaj en odstavni pas v izogib postavili. In takrat na moje poslansko vprašanje minister za infrastrukturo ni vedel sploh, kaj delajo. Ljudje so rekli, nekdo je moral denar porabiti. Tako približno stvari izgledajo. In tudi, veliko smo se v prejšnjem, mandatu ukvarjali s šaleškim lobijem, TEŠ, in s tem, da je določena politika tudi odkupila zemljišča na tej trasi, ki je zdaj edina dobra in pomembna. In nekateri mi tukaj prikimavajo. Ja, in ti danes najbolj lobirajo, da gre trasa točno tod. Kajti politiki bi radi tudi tukaj zaslužili preko davkoplačevalskega denarja. Tako ne dušebrižniško govoriti, kako pa mi, stroka neobremenjena, želimo, da se to, tudi stroka je od TEŠ, povedala, da je ta investicija tako pomembna, da se ne da ustaviti. Pa marsikaj je tako imenovana stroka, določila. Tako da jaz bi rekla, da v glavnem smo izpostavili, da en zakon za več infrastrukturnih projektov ni primeren, da bi morali vsak od teh projektov obravnavati individualno, kajti zelo pomembno je, da se odgovorno odločimo, kako in kaj bomo gradili. Kajti nimamo možnosti si vsak dan premisliti. Tako da jaz podpiram gradnjo cest, vendar za pametno ceno na pameten način, pa prosim brez provizij, kjer neodvisna stroka vedno zasluži milijone, milijarde, in, kjer potem naše ceste na, kilometer so dražje kot kjerkoli drugje v Evropi. Hvala.